Señor Presidente, el objetivo de este informe es la lucha contra el cambio climático y la energía sostenible.

27 Estamos en un 21 pocas aspiraciones hasta el año 2030. En el propio informe se indica que las energías renovables crean independencia, bajada de precios y aumento de la balanza comercial sin embargo, se ha producido una caída de la inversión en las energías renovables.